Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, chers collègues, effectivement, il est primordial de savoir si la directive en matière de publicité trompeuse et de publicité comparative est bien transposée et appliquée dans les États membres. Mais nous devons également aborder sans délai et en profondeur d'autres aspects fondamentaux de cette problématique, qui peuvent d'ailleurs s'appliquer à d'autres formes d'arnaques transfrontalières. Premièrement, l'information qui doit être donnée en amont aux consommateurs par la Commission, les États membres et leurs organisations.

Deuxièmement, les victimes devraient pouvoir accéder aux recours collectifs pour faire valoir leurs intérêts.

Troisièmement, la discussion actuelle sur la réforme des règlements alternatifs des litiges pourrait également prévoir des dispositions pour régler ces arnaques.